Ezzel egy olyan környezeti kockázat keletkezik, amely nemcsak Románia, hanem a Kárpát medence vízgyűjtő területeit fenyegeti. Ezt tehát nem belügy, nem román politikai belügy, hanem ez egy európai ügy.

az Európai Bizottság. Ha ezt nem teszi meg a Biztos, akkor a gyanú árnyékát veti az Európai Bizottságra, miszerint érdekeltségük az, hogy ez a bánya megnyílhasson Verespatakon. Ezt felháborítónak tartom, különösen úgy, hogy nyolc országban tiltakoznak már egységesen a beruházás ellen.